Perciò, per farci intendere meglio, dobbiamo chiarire che si tratta di sostanze chimiche tossiche pericolose su scala globale, perché viaggiano su lunghissime distanze in atmosfera, che persistono nell'ambiente per molti anni e che si accumulano negli ecosistemi, ponendo così gravi rischi alla salute umana e all'ambiente. Stiamo parlando di diossine, furani e pesticidi ma anche di ritardanti di fiamma ancora presenti in molti prodotti di uso quotidiano come gli schermi delle tv, dei computer o della componentistica delle auto. Questa è la ragione per cui la Convenzione internazionale ci obbliga a essere molto severi nel trattamento di queste sostanze, molto severi anche quando si tratta di gestire la presenza nei rifiuti e nei materiali che vengono trattati per il riciclo. Per questo motivo vorrei dire chiaramente che dobbiamo evitare che questi prodotti siano esportati e trattati fuori dall'Europa secondo standard ambientali che non sono i nostri e poi ritornino in Europa dalla finestra. È per questa ragione che noi socialisti vogliamo sì sostenere e promuovere le attività di riciclo, ma contestualmente definire limiti sempre più stringenti e più ambiziosi.

Il gruppo socialista ha chiesto e ottenuto, prendendo spunto da quanto abbiamo già fatto alcuni anni fa nell'ambito del regolamento sul mercurio, che la Commissione e gli Stati membri collaborino al fine di individuare e valutare i siti contaminati da inquinanti organici persistenti.